Nehmt sie, und richtet über sie! Sie sollen den Preis, welchen auch immer, bezahlen!

Aber, Herr Kommissar Hahn, anstatt gebührend zu reagieren, machen wir mit diesem Herrn auch noch einen Flüchtlingsdeal und ignorieren, dass die Türkei gerade im Augenblick die Demokratie abmontiert.

uns erpresserisch an der Nase herumführen. Und das alles offensichtlich nur, um den Kopf von Frau Merkel zu retten, die mit ihrer irrwitzigen Generaleinladung an Flüchtlinge aus der ganzen Welt nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa in die Katastrophe führen wird.